aftur á móti forsenda þess að sú hugmynd sem hefur komið meðal annars frá öryrkjabandalaginu að bætur séu greiddar út og síðan gert upp síðar forsenda þess er auðvitað sú að það sé samkomulag á milli norðurlandanna um það að það sé gert með þeim hætti og menn færu þá í vinnuna þá þarf líka viðkomandi öryrkjar auðvitað að vera meðvitaðir um það að það getur auðvitað farið á báða vegu þannig að menn hafi ekki kannski fengið ofgreiðslu og leiðréttingu í framhaldi það er hárrétt sem háttvirtur þingmaður bendir á og kemur mjög skýrt fram bæði athugasemdir öryrkjabandalaginu og í þeirri umræðu sem hefur átt sér stað um þessar landamærahindranir að menn hafa verið að breyta örorkumatinu og farið yfir í starfsgetumat og lagt miklu harðari kröfur á að áður en menn komast á örorkulífeyri sé búið að fullreyna hvort hægt sé að endurhæfa fólk inn á vinnumarkaðinn að nýju við erum í sjálfu sér að fara í feta átt líka en ekki komin jafn langt og sum hin landanna þarna hefur orðið ósamræmi á milli það sem hefur verið viðurkennt sem örorka hér hefur síðan ekki verið viðurkennt í hinu landinu þá hefur líka verið þannig að þegar fólk fer á örorku hér hefur

vegna þess að það er reiknað með að hitt norðurlandanna komi inn með hinn hluta lífeyrisins þetta getur verið afar erfið staða fyrir viðkomandi öryrkja að búa kannski við þrjátíu til fimmtíu prósent örorkubætur vegna þess að þeir hefðu átt að fá greitt frá hinum löndunum en slík greiðsla kemur ekki við verðum auðvitað að feta okkur áfram í að reyna að finna lausnir

skandinavíu og svo milli íslands til dæmis og noregs þar sem annar aðili er að vinna eins og í noregi vinnur heima þarna hafa komið upp fjöldi álitamála sem við verðum auðvitað að vinna úr og leysa í sameiningu